Herr Präsident! Die erste Nachricht, die ich über das Pogrom im Netz gelesen hatte, lautete Sie haben ihn vor die Tür geworfen und gesagt, man möge ihn töten. Das war der Satz, den viele gelesen haben. Er ist zuerst auf VKontakte veröffentlicht worden. Ich glaube, dass wir uns mit diesem Pogrom beschäftigt haben, dass wir aufgerüttelt worden sind durch die Nachrichten aus Tschetschenien, das ist sehr gut. Gleichzeitig bin ich auch sehr pessimistisch.

Es ist gut, dass Präsident Putin dadurch unter Druck gekommen ist und eine Untersuchung angekündigt hat. Wir können wahrscheinlich ein weiteres Pogrom im Moment abwenden, aber wir beenden damit nicht die systematische Unterdrückung, Verfolgung, Gewalt gegen Schwule und andere sexuelle Minderheiten in diesen Ländern. Deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen Aufmerksamkeit für die Situation ist richtig, aber das, was die skandinavischen Länder gemacht haben, nämlich einfache Einreisemöglichkeiten für Schwule aus Russland zu schaffen und Asylverfahren zu ermöglichen, das muss die Europäische Union sehr schnell vorantreiben.